heyrt aðra stefnuræðu forsætisráðherra og viðbrögð við henni ef svo fer sem horfir með þessa ríkisstjórn yfirvofandi fjárlög og hið hefðbundna fjórflokkaþras má landsmönnum nú verða ljóst að heimilum landsins mun blæða út foreldrum má nú verða ljóst að skólaganga barna þeirra muni skerðast og vinnandi fólki má nú verða ljóst að kaupmáttur tekna þeirra mun skerðast enn meir góðir landsmenn krafan um ný stjórnmál og þær vonir sem bundnar voru við að fá inn tuttugu og sjö nýja þingmenn að loknum kosningunum í vor hafa ekki gengið eftir af þessum tuttugu og sjö gengu tuttugu strax í björg og urðu kerfið frá fyrsta degi og nú hefur lýðræðissinnaðasti ráðherra ríkisstjórnarinnar verið rekinn úr henni nöfn þingmannanna eru kannski önnur nöfn stjórnarflokkanna eru önnur en samt er þetta sama fólkið og sama pólitíkin og verið hefur hér á þingi áratugum saman sama fólkið og sama pólitíkin sem hvað eftir annað hefur misfarið með framselt vald kjósenda fyrir rétt um ári síðan varð hér algert efnahagshrun algert pólitískt hrun og algert siðferðishrun ráðandi afla hér var við völd pólitísk yfirstétt sem hafði tapað öllum raunveruleikatengslum og hvers úrræði þegar alvarlega bjátaði á var að ákalla guð þeir valdhafar sem í upphafi árs tvö þúsund og átta vissu nákvæmlega hvert stefndi blekktu þjóðina þeir blekktu þjóðina fram á síðasta dag og þeir gerðu sitt besta til að blekkja umheiminn líka og þeir eru enn við völd á íslandi og þeir reyna að stjórna með blekkingum spunameistarar samfylkingarinnar hafa nú slegið út tony blair og breska verkamannaflokkinn í viðleitni sinni til að hylla sjálf sig það er lífsspursmál fyrir þjóðina að saklaus almenningur borgi skuldir einkabanka segir forsætisráðherra því að þá mun allt fara vel treystið þið mér og hæstvirtur félagsmálaráðherra sjáið þið hér er nammi segir hann þar sem hann reynir að sannfæra skuldsett íslensk heimili um að þetta reddist nú allt saman eftir nokkur ár ef við bara fylgjum þessari vísitölu en ekki hinni kaupið þið bara þvottaefnið mitt það er gott og við erum góð að gera eitthvað raunhæft í skuldavanda heimila er af og frá og af hálfu samfylkingar talið óþarft og jafnvel varasamt í staðinn er bara boðið upp á eilífa nammidaga í evrópusambandinu frú forseti tuttugasta janúar síðastliðinn er nú skráður á spjöld íslandssögunnar þann dag varð hádegisverðarhlé þúsunda íslendinga að mestu mótmælum í sögu þjóðarinnar

hafi einhver efast um fjarlægð þingsins frá fólkinu og firringu þingmanna þá var þeim efa eytt þann dag þegar brýnasta málið á dagskrá þingsins var sprúttsalafrumvarp sjálfstæðisflokksins en hefur eitthvað breyst við þingsetninguna á fimmtudaginn var almenningi haldið enn lengra frá þinghúsinu og enn lengra frá þingmönnum en nokkru sinni fyrr er ekki kominn tími til að þingmenn velti því alvarlega fyrir sér í hvers umboði þeir eru hér inni þegar almenningur er orðinn að óvini virðulegi forseti í janúar mótmæltum við ásamt þúsundum annarra við unnum og versta ríkisstjórn íslandssögunnar fór frá að loknum

við mótmælum þeirri forgangsröð sem setur hugmyndafræði og aðferðir alþjóðagjaldeyrissjóðsins ofar hagsmunum íslensks almennings við mótmælum þeirri forgangsröð sem setur framlög til stjórnmálaflokka og ríkiskirkju ofar hagsmunum veikra og ofar hagsmunum barna við mótmælum þeirri forgangsröð sem setur hagsmuni fjármagnseigenda ofar hagsmunum heimilanna í landinu og við mótmælum þeirri forgangsröð sem setur hagsmuni breta og hagsmuni hollendinga ofar hagsmunum íslendinga frú forseti alþingi íslendinga er að verða komið að fótum fram og nýtur ekki stuðnings almennings og ef takast á að laga það þarf að koma meira til en meira af því sama það þarf að koma til skynsemi heiðarleg skynsemi og róttæk skynsemi sem viðurkennir það að íslensk stjórnmál íslenskt stjórnkerfi og íslensk stjórnsýsla er orðin úrelt og úrkynjuð af nepótisma og pólitískri spillingu ekkert af þeim hundrað áttatíu og fjögur málum já ég endurtek hundrað áttatíu og fjögur málum sem ríkisstjórnin hyggst leggja fram á þessu þingi tekur á þessum atriðum meira að segja frumvörp ríkisstjórnarinnar um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur og um ráðgefandi stjórnlagaþing eru blekkingarleikur og blaut tuska í andlit lýðræðisins og væru í raun hlægileg ef ekki væri um svo mikilvæg mál að ræða frú forseti hér þarf að koma á afgerandi og brýnum lýðræðisumbótum sem taka mið af hagsmunum og vilja almennings en ekki hagsmunum og vilja þingmanna þjóðin þarf sjálf að semja sér sína eigin stjórnarskrá stjórnarskrá sem samin er af fólkinu og fyrir fólkið en ekki sem samin er af alþingi og fyrir alþingi vonir fólks um réttlæti sanngirni og virðingu mega ekki hverfa annars fer illa þessi ríkisstjórn ber ábyrgð á því og þetta þing ber ábyrgð á því

frú forseti fyrir um ári síðan fórum við út í októbernæðinginn og gerðum byltingu utandyra í íslenskum vetri vorið kom svo og við komumst inn á þing hver hefði nokkurn tíma trúað því að það væri hægt